Señor Presidente, la mayoría de las veces que he hablado en este Parlamento lo he hecho para denunciar la violencia contra las mujeres, y nuevamente estoy aquí para combatirla. Debo decir que no sólo no me canso de ello, sino que considero imprescindible seguir hablando públicamente de esta violación de los derechos humanos, ya que no hay ninguna causa que se pueda defender sin caja de resonancia, y este Parlamento es el mejor altavoz que tengo a mi disposición para defender a todas esas mujeres que sufren diariamente maltrato y que necesitan de nosotros, los legisladores, para que forcemos a los Estados a castigar a los agresores de acuerdo con la gravedad del delito, y también a ayudar a las víctimas. Cuando se estima que una de cada cuatro mujeres europeas ha sufrido violencia de género al menos una vez en su vida, y también los niños en igual medida, creo que es imposible no reclamar un mayor compromiso, como el reconocido por la Comisión en su plan de acción. Creo que es necesario seguir insistiendo, una y otra vez, para proteger a las víctimas, como ya hicimos con la orden europea de protección de víctimas, de la que fui ponente, y que espero que sea una realidad lo antes posible. Este informe ha contado con un gran consenso y apoyo desde el inicio, lo que demuestra que, cuando se trata de abordar la violencia doméstica, que afecta a todos los miembros de la familia niños, personas de edad avanzada, mujeres y hombres ello no debe ser motivo de oportunismo político, ya que a todos nos honra avanzar en la solución de esta lacra social. Lo primero es no callar y lo segundo es ponerse a trabajar, ya que, aunque llevamos décadas hablando de violencia de género, no hemos sido capaces de reducir el número de muertes. Algo estaremos haciendo mal, y, por tanto, es hora de olvidarse de la demagogia y de pasar de las palabras a los hechos, proporcionando más ayuda real y aplicando la legislación necesaria para que las mujeres puedan vivir con dignidad y seguridad. ¡Que sepan todas las víctimas que aquí estaré siempre para seguir prestándoles mi voz, hasta que, entre todos, logremos derrotar a este terrible enemigo, que acaba tristemente con la vida de tantos inocentes!